Domnule președinte, domnule comisar, fermierii cu vârsta de peste 65 de ani reprezintă 31 din populația activă în agricultura europeană, în timp ce tinerii sub 35 de ani reprezintă doar șase procente. Agricultura viitorului nu poate fi sustenabilă și performantă fără ca tinerii fermieri să aibă susținere financiară și acces la mecanisme tehnologice de ultimă generație. Depopularea zonelor rurale este o realitate a cărei soluție o reprezintă măsurile concrete pentru tinerii fermieri. Pentru atragerea și menținerea fermierilor în zonele rurale, avem mare nevoie de pilonul doi, de investiții în infrastructura agricolă. Accesul la terenuri constituie, într adevăr, cel mai mare obstacol în calea fermierilor tineri din Europa. În acest context, găsesc foarte bun, pentru fermieri, raportul pe care l vom vota mâine în plen, însă solicit excluderea părții finale a articolului 2.2 din raport privind restricționarea posibilității fermierilor de a beneficia, în paralel, și de pensie acordată de stat și de subvențiile agricole, în contextul în care pensia din țările din estul Europei este mult mai mică decât în alte state membre ale Uniunii Europene.